To není malý úkol a myslím si, že by měl být důležitý pro naše další funkční období. Tím spíš, že Evropa je příliš důležitá věc, než aby byla svěřena pouze rozhodování tzv. politických elit.